hefur verið svolítið erfitt að átta sig á því hvert ríkisstjórnin er að stefna varðandi loftslagsmálin og þegar þau eru rædd hér hefur hæstvirtur umhverfisráðherra farið með almenna frasa um kína og indland og mikilvægi þess að þau lönd séu með og ég held að það séu allir sammála því ég hef ekki heyrt nokkurn mann andmæla því en hæstvirtur ráðherra hefur vikið sér undan því að tala um svokallað íslenskt ákvæði þess vegna hef ég borið fram fyrirspurn sérstaklega um það mál vegna þess að það er starfshópur sem á að skoða samningsmarkmiðin og ég er að spyrja um hvenær þessi hópur skilar af sér og það sem ég er sérstaklega að fiska eftir er íslenska ákvæðið það geri ég virðulegi forseti vegna þess að hæstvirtur umhverfisráðherra segir að á umhverfisþingi að ísland á ekki að biðja um undanþágur og það er túlka sem svo að það sé íslenska ákvæðið í þessu almenna tali forsætisráðherra hefur hins vegar sagt að við eigum að viðhalda íslenska ákvæðinu og síðan þegar hæstvirtur umhverfisráðherra er inntur eftir þessu í fjölmiðlum þá segir hæstvirtur ráðherra það er ekki tímabært að tala neitt um þetta

ætlar ísland að sækjast eftir því að viðhalda íslenska ákvæðinu eða einhver ígildi þess það hefur verið rætt svolítið um þessa svokölluðu geiranálgun en íslenska ákvæðið ber bara hreinræktað geiraákvæði vegna þess að það snýr að orkufrekum iðnaði sem hér á landi hefur verið framleiðsla á áli og það er alger geiranálgun í ákvæðinu það er sem sagt verið að opna á að það sé hægt að framleiða ál án þess að það komi beint inn á okkar landskvóta það er alveg í sérstökum kvóta sérstöku svokölluðu boxi þar sem í eru einingar af koldyoxíð það er íslenska ákvæðið þannig að þetta er alveg hreinræktuð geiranálgun má segja það er alveg ljóst að ríki heims standa fyrir miklum vanda í þessu og það er búið að sýna fram á það að á næstu árum til tvö þúsund þrjátíu mun orkunotkun aukast um fimmtíu og fimm prósent í heiminum það er alveg búið að reikna það út við vitum það það er líka ljóst að langmest af þessari orkuþörf hefur verið mætt af kolum olíu og gasi og reyndar langmest af olíu áttatíu og fimm prósent af þessari fyrirsjáanlegu orkuþörf verður mætt af jarðefnaeldsneytum fjandsamlegum eldsneytum séð frá lofthjúpnum þannig að verkefnið gengur aðallega út á það hvernig við getum náð að hreinsa þessa slæmu orkugjafa kol olíu og gas menn hafa þá talað um að fanga koldyoxíð og binda koldyoxíð í jarðveginn en við getum framleitt ýmislegt með okkar ágætu hreinu orkugjöfum og því vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra hver stefnir hvað ætlar ísland að gera í balí og í framhaldinu